frú forseti ég vil byrja á því í raun að þakka aðilum vinnumarkaðarins fyrir það frumkvæði sem þeir tóku um mitt ár tvö þúsund og tíu um að leggja það sameiginlega fyrir ársfund landssambands lífeyrissjóða að láta fara fram sérstaka úttekt á málefnum lífeyrissjóðanna og samskiptum þeirra við fjármálafyrirtækin í aðdraganda hrunsins haustið tvö þúsund og átta þar sameinuðust þeir um að fela ríkissáttasemjara sem nýtur trausts þeirra og raunar trausts stjórnvalda einnig að skipa nefnd þriggja óháðra óvilhallra og hæfra einstaklinga til að annast það verk fyrir sig þessi nefnd fékk víðtækt umboð til starfa og nýtti sér það út í hörgul enda þess óskað í greinargerð með tillögum aðila vinnumarkaðarins að vandað yrði til verka þannig að niðurstöður nefndarinnar yrðu hafnar yfir allan vafa og ég tel raunar að vel hafi tekist til í niðurstöðum sínum endir nefndin á margt sem betur hefði mátt fara kemur með uppbyggilegar og góðar tillögur um hvernig koma megi í veg fyrir mistök í framtíðinni en síðast en ekki síst sparar hún hvorki gagnrýnina á stjórnir og stjórnendur lífeyrissjóðanna né gagnrýni á stjórnvöld og alþingi og það fjármálakerfi sem byggt var upp í því sem mér liggur næst að kalla pólitískri skammtímasturlun hún bendir sérstaklega á að óvarlega hafi verið farið í fjárfestingar í tengdum fyrirtækjum og að almennt að skort hafi á formleg og sjálfstæð skipuleg vinnubrögð við mat á einstökum fjárfestingum og áhættum sem þeim tengdust lífeyrissjóðirnir fá einnig alvarlega gagnrýni fyrir að hafa fjárfest í skuldabréfum fyrirtækja sem geymdu svo veika skilmála að engar varnir fundust gegn því að eigendur fyrirtækjanna rændu þau innan frá með tilfærslu eigna sem um leið gerðu þessi sömu skuldabréf verðlítil eða verðlaus hún tekur þó ítrekað fram að stjórnendum lífeyrissjóðanna væri í þessu efni nokkur vorkunn enda er það kunnara en frá þurfi að segja að stjórnvöld gengu sjálf fram fyrir skjöldu í aðdraganda hrunsins og árin þar á undan ásamt fagráðherrum í ríkisstjórn seðlabankanum fjármálaeftirliti og öðrum og fullvissi íslenskan almenning íslenska og erlenda fjárfesta og erlend stjórnvöld um að hér hefði allt verið í blóma og væri í blóma og íslenskt efnahagslíf og bankakerfi væri traust allt þetta reyndist ef ekki vísvitandi rangt byggt á fölskum og villandi gögnum sem opinberar eftirlitsstofnanir og löggiltir endurskoðendur ásamt alþjóðlegum matsfyrirtækjum stimpluðu framan og aftan sem traustar og trúverðugar upplýsingar lífeyrissjóðirnir gátu því ekki fremur heldur en margir aðrir varið sig með öllu gagnvart því hruni sem á íslandi varð haustið tvö þúsund og átta þó að nefndin telji samkvæmt framansögðu að margt hafi farið úrskeiðis þá kemst hún að þeirri niðurstöðu að heildarskipulag lífeyrissjóðanna sé í flestu gott þá kemur fram að enginn sjáanlegur munur sé á því hvernig til hafi tekist í fjárfestingum lífeyrissjóðanna eftir því hvort fulltrúar verkalýðsfélaganna og atvinnurekendur kjósi stjórn eða hvort stjórnarmenn séu kjörnir beinni kosningu og raunar er það svo að þeim sjóði sem stýrt er af stjórn sem kjörin er beinni kosningu tapaði hlutfallslega mest nefndin vekur einnig athygli á því að tíðar breytingar á fjárfestingarkafla laganna um lífeyrissjóði hafi sumar hverjar verið vanhugsaðar og leitt til of mikils svigrúms í túlkun sem aftur hafi leitt til þess að um of hafi verið fjárfest í hlutabréfum íslenskra fyrirtækja en tap vegna þeirra fjárfestinga mynda stærstan hlutann af því tapi sem sjóðirnir hafa þurft að taka á sig í heild tel ég því að úttekt nefndarinnar sé bæði vel unnin og leiðbeinandi um það hvernig bregðast skuli við til að tryggja starfsemi lífeyrissjóðanna og það félagslega hlutverk sem þeir hafa til allrar framtíðar því við megum ekki missa augun af því að þeir mynda eina mikilvægustu stoð þess velferðarkerfis sem við erum öll sammála um að hér á landi skuli vera byggt upp eitt af því sem ég tel hvað mikilvægast í því efni er að bakhjarlar lífeyrissjóðanna eru aðilar vinnumarkaðarins því bæði stofnun sjóðanna og starfsemi þeirra byggir í grunninn á kjarasamningum þessir aðilar hafa sameiginlega axlað þá samfélagslegu ábyrgð að verja langtímahlutverk og getu lífeyriskerfisins til að standa undir lífeyrisbyrðinni frumkvæði þeirra að þessari úttekt og nauðsynlegum breytingum ber að skoða í þessu ljósi og þess vegna er mikilvægt að allar breytingar sem gerðar verða og sem þarf að gera verði unnar í náinni samvinnu við aðila vinnumarkaðarins og í gegnum kjarasamninga eftir því sem við á það yrði þá líkt og gert var eftir nítján hundruð sjötíu og þrjú og nítján hundruð níutíu og fimm þegar aðilar vinnumarkaðarins lögðu sjálfir grunninn að þeim fjárfestingarkafla sem enn er í lögum frá nítján hundruð níutíu og sjö þó alþingi hafi gert á þeim óheppilegar breytingar ég heyri það á háttvirtum þingmönnum sem hér hafa talað sumum hverjum að minnsta kosti formanni sjálfstæðisflokksins að hann telur að það sé skynsamlega horfið að því að gera nauðsynlegar breytingar í nánu og góðu samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og ég trúi því eins og hæstvirtur fjármálaráðherra fór yfir áðan líka að það verði viðhorf ríkisstjórnarinnar og fjármálaráðherra enda er löng og góð hefð fyrir slíkum vinnubrögðum um málefni lífeyrissjóðanna frú forseti þessi skýrsla verður ekki rædd án þess að fjalla um það gífurlega tap sem sjóðirnir urðu fyrir vegna einstakra fjárfestinga og þær tölur eru skelfilegar á því er engin launung þó vil ég vekja athygli á því að afleiðingar tapsins á lífeyri launafólks eru þó ekki meiri en svo að sjóðfélagar hafa aflað sér lífeyris á grundvelli allra þeirra iðgjalda sem þeir greiddu til sjóðanna á tímabilinu tvö þúsund og sex til tvö þúsund og ellefu og gott betur þannig hefur hækkun lífeyris haldið í við og raunar verið meiri en hækkun launa og vísitölu á tímabilinu tvö þúsund og sex til tvö þúsund og ellefu og hvers vegna skyldi það nú vera þrátt fyrir fjögur hundruð sjötíu og níu milljarða tap vegna einstakra fjárfestinga það skýrist af því frú forseti að skýrsla þriggja manna nefndarinnar er alls ekki að fjalla um heildarafkomu lífeyrissjóðanna heldur einungis um tap einstakra krafna og orsakir þess hvers vegna hver og ein tapaðist fyrir þessu gerir nefndin ágæta grein en ég sakna þess að hún hafi ekki samhliða gert grein fyrir heildarafkomu lífeyrissjóðanna með jafnafgerandi hætti það vekur einnig sérstaka athygli mína að tap einstakra krafna er reiknað út frá bókfærðu verði og endurspeglar þannig alls ekki raunverulegt tap eins og raunar kemur mjög skýrt fram í skýrslunni á blaðsíðu tuttugu og sjö en þar segir með leyfi forseta úttektarnefndin telur sjálfsagt að benda á að vegna færslu hlutabréfa til markaðsvirðis í ársreikningum segir reikningslegt tap ekki alla söguna því fjárfestingin geti í mörgum tilvikum hafa átt sér stað löngu fyrir árið tvö þúsund og sjö og því geti raunverulegt tap verið mun lægra eins og lífeyrissjóðirnir hafa bent á sömuleiðis þarf að taka tillit til ávöxtunar frá fjárfestingartíma svo fjárfestingin sé metin réttilega þegar á allt þetta er litið er staðreyndin sú að þrátt fyrir að hér hafi allar banka og lánastofnanir að örfáum litlum sparisjóðum undanskildum og þá er ég ekki að undanskilja seðlabankann þá eru þessar stofnanir allar á hausinn þá stóðust lífeyrissjóðirnir álagið og þeim tókst að verja ævisparnað launafólks meðan annar sparnaður og eignir hafa brunnið misjafnlega hratt upp nettóbókfært tap sjóðanna það er neikvæð afkoma þeirra nam ekki fjögur hundruð sjötíu og níu milljörðum heldur átta komma einum milljarði þegar tillit er tekið til þeirra tekna sem sjóðirnir höfðu af vöxtum og gengismun eða hálft prósent af hreinni eign til greiðslu lífeyris miðað við árslok tvö þúsund og sjö þrátt fyrir mikla hækkun lífeyris undanfarin ár sem tekinn hefur verið til baka að nokkru með skerðingum eftir hrun þá hefur lífeyrir sjóðfélaga hækkað til dagsins í dag um meira en sem nemur hækkun launa á sama tímabili skyldu einhverjar fjármálastofnanir á vesturlöndum geta sýnt sama árangur því fer fjarri frú forseti með þessu er ég ekki að gera lítið úr tapinu og ég tel að skýrsla úttektarnefndarinnar bendi á ýmsa þætti sem gætu dregið úr slíkum áföllum en ég er einfaldlega að benda á að það verður að horfa á heildarmyndina um leið og tapið er gert upp og áætlanir gerðar um það til hvaða ráðstafana þurfi að grípa til að styrkja enn frekar hlutverk og tilvist þessarar mikilvægu stoðar í velferðarkerfi launafólk og landsmanna allra frú forseti frá þessari skýrslu verður hins vegar ekki horfið án þess að taka til umræðu það hyldýpi sem er á milli almennu sjóðanna og þeirra opinberu meðan lífeyrisréttindi launafólks taka mið af greiddu iðgjaldi og afkomu almennu sjóðanna þannig að stilla verður af réttindi miðað við tryggingafræðilega afkomu þeirra á hverjum tíma þá eru lífeyrisréttindi þeirra opinberu starfsmanna sem ekki vinna samkvæmt samningum así svokölluð fastréttindi það þýðir að réttindi þeirra eru ónæm fyrir afkomu sjóðanna og iðgjöldin á þeim grunni eru meðal annars réttindi allra háttvirtra þingmanna með öðrum orðum viðgengst hér enn og hefur viðgengist allt of lengi óviðunandi og óásættanleg mismunun í lífeyrisréttindum þar sem almennu launafólki er ekki einasta ætlað að standa sjálft undir lífeyri sínum heldur einnig þeim mismun sem er á lífeyri þeirra og opinberra starfsmanna og það gerir allt fólk með skattgreiðslum sínum nú vill þannig til að lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins er sá sjóður sem tapaði mest allra lífeyrissjóða á hruninu yfir hundrað milljörðum króna það hefur þó engin áhrif á réttindi sjóðfélaganna en leggst á alla skattgreiðendur að ábyrgjast þannig hefur almennt launafólk fyrir skerðingu réttinda en þarf auk þess að fjármagna tap lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og uppsafnaðan vanda þess sama sjóðs og lífeyrissjóða sveitarfélaganna að auki frú forseti ef það er eitthvað öðru fremur sem býður háttvirtur alþingis á næstu mánuðum þá eru það tafarlausar aðgerðir til að eyða þessum mun og byrja að byggja upp sjálfbær lífeyrisréttindi fyrir alla landsmenn það verður erfitt en þessi munur er okkur sem þjóð til skammar hann eru leifar gamallar mismununar og stéttaskiptingar á meðan alþingi lætur það hjá líða að gera nauðsynlegar breytingar þá mun sú gjá dýpka sem þegar hefur orðið milli þings og þjóðar en raunar vil ég fagna því frú forseti að ég hef ekki heyrt annað í ræðum annarra þingmanna sem talað hafa undir þessum dagskrárlið annað en það að þeir séu allir reiðubúnir til að fara í þetta erfiða verkefni þar verður að gæta vel að því að við séum ekki að ráðast á þá einstaklinga sem með lögmætum og réttum hætti hafa áunnið sér lífeyrisréttindi við verðum að taka á þeim vanda sem uppsafnaður er og við verðum að horfa til framtíðar tækifærið er núna úr því að ég á svolítið eftir af ræðutíma mínum þá er kannski ekki úr vegi að víkja aðeins að þeim flóknu spurningum sem sumir þingmenn hafa varpað upp í ræðum sínum og varðar afkomu að stjórnun lífeyrissjóðanna og menn láta að því eins og þarna sé um afskaplega einfaldan hlut að ræða svo er ekki við skulum taka dæmi af einum lífeyrissjóði á almennum vinnumarkaði sem er lífeyrissjóðurinn gildi af þeim lífeyrissjóði standa átta stéttarfélög eitt af þeim stéttarfélögum er yfirburðastórt inni í því samhengi öllu saman hin stéttarfélögin sjö koma að stjórnun lífeyrissjóðanna ásamt með þessu stóra stéttarfélagi og þau skipta með sér verkum þau hámarka stjórnarsetu sinna fulltrúa í stjórn og þau skipta reglulega verkum þannig að sjómenn hafa sína rödd í stjórnum sjóðanna iðnverkafólk hefur það almennt verkafólk iðnaðarmenn og aðrir slíkir það er gert á grundvelli samráðs í fulltrúaráðum verkalýðsfélaganna sem standa að kjöri í stjórn sjóðanna og þetta hefur reynst vel þetta er líka afskaplega lýðræðislegt nákvæmlega eins og við byggjum upp fulltrúalýðræði að öðru leyti vilmundur heitinn gylfason sá væni drengur talaði um tröppulýðræði og gagnrýndi stéttarfélögin mjög fast hann gerði það að mörgu leyti með réttu og margt hefur færst til mikil bóta eftir að hann talaði en það að tala um það að lýðræðissjóðunum verði aukið með einhverju sem heitir beint lýðræði og aðkomu allra sjóðfélaga felur ekki neitt lýðræði í sér það felur í sér meirihlutavald þeirra sem eru flestir og stærstir við þurfum líka að standa frammi fyrir mörgum erfiðum spurningum þegar við ávörpum það við erum með sjóðfélaga sem hafa greitt í kannski fjörutíu ár og eiga mikil lífeyrisréttindi við erum með ungt fólk sem hefur greitt í kannski tvö til þrjú ár við erum með fólk sem þegar er komið á lífeyrisréttindi

og þetta fólk allt saman á hagsmuna að gæta innan lífeyrissjóðanna en með mjög mismunandi réttindi

austurlands ég á lífeyri í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins hjá sveitarfélögunum hjá vr og ég á hjá söfnunarsjóði lífeyrisréttinda svo ég fari yfir það hvar í ósköpunum á ég að greiða atkvæði og hvað á atkvæði mitt að vega þetta er afgreitt með samráði og samvinnu stéttarfélaganna sem dag aðgang að sjóðunum og það er ekkert hvorki í þessari skýrslu eða í þeirri umræðu sem komið hefur fram um annað en það að þetta hafi gefist vel og einmitt þetta valdajafnvægi innan sjóðanna hefur orsakað það að það er komið í veg fyrir árásir ríkisins og allra þeirra sem vilja garnan eyða peningum lífeyrissjóðanna í góð mál án þess að vilja eiga innstæðu fyrir því að þeim er ætlað að sjá fyrir öldruðu og örkumla launafólki þeir hafa varið þá gegn þeim árásum